Am votat în favoarea raportului deoarece aplicarea parțială a criteriilor Basel III de către Statele Unite ale Americii riscă să plaseze economia și sistemul bancar din Uniune într un dezavantaj competitiv.

Din motive de securitate juridică, un set unic de reglementări pentru toți participanții la piață reprezintă un element cheie pentru funcționarea pieței interne. Pentru a evita denaturarea pieței și arbitrajul de reglementare, măsurile ar trebui să asigure un grad maxim de armonizare. Drept consecință, perioadele de tranziție prevăzute sunt esențiale pentru buna punere în aplicare a prezentului regulament și pentru evitarea nesiguranței piețelor. Statele membre și autoritățile competente ar trebui să evite adoptarea unor norme divergente sau anticipative care afectează sau slăbesc principiul armonizării maxime.